Pane předsedající, dnes jsme se zde sešli, abychom projednali případ, a řekl bych příběh, aktivistky za lidská práva a ekologické bojovnice Francisky Ramirezové, která se snaží v Nikaragui vést svoji organizaci, která se jmenuje Rada na ochranu země, jezera a suverenity, a se svými kolegy se snaží pokojně protestovat proti megalomanskému plánu nikaragujské vlády prosadit a vytvořit průplav mezi Atlantským a Tichým oceánem. Celý tento projekt je doprovázen mnoha otazníky, je spojen s netransparentností celého projektu, s tím, že čínský investor získal mimořádná oprávnění od nikaragujské vlády. A co je podstatné, je zřejmé, že nikaragujská vláda a státní orgány šikanují tyto aktivisty, kteří na problémy poukazují a protestují proti nim. My dnes přijímáme usnesení, kde žádáme vládu, aby nešikanovala lidskoprávní aktivisty a nechala je pokojně protestovat. A to si myslím, že je klíčové, protože byť zde může být určitý vládní projekt, tak občané mají právo proti němu protestovat a vyjadřovat svoje názory a tím uplatňovat svojí svobodu projevu.